Herr Präsident! Es wäre ja schön, wenn Fragen nach dem Grund touristischen Erfolgs also warum eine Destination begehrt ist, während andere Besucherrückgänge zu verzeichnen haben sich mittels aussagekräftiger Statistiken beantworten ließen. Aber genau das ist ein Wunsch, der sich wahrscheinlich nicht erfüllen wird. Zu viele unsichere Faktoren, wie beispielsweise bestimmte Wetterverhältnisse machen touristische Prognosen eben zu einem Glücksspiel. Es lässt sich nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob die Eröffnung neuer Flugverbindungen die Übernachtungszahlen steigert, oder ob umgekehrt neue Flugverbindungen eine Konsequenz steigender Nachfrage vonseiten der Reisenden sind. Eine eingeschränkte Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit touristischer Daten ist aber auch städteplanerisch ein Problem. Schließlich gilt es bei potentiell steigenden Besucherzahlen, die Organisation darauf auszurichten, um negative Begleiterscheinungen für die jeweils einheimische Bevölkerung zu vermeiden. Flexibilisierung der Arbeitszeit oder Sicherheit beeinflussen den Tourismus ebenso wie gesellschaftliche Entwicklungen. Ausschlaggebend aber werden letztlich wohl die weltweite Konjunktur und vielleicht der Erdölpreis sein. Daran wird selbst die beste europäische Tourismusstatistik wenig ändern können.